Señor Presidente, señora Comisaria, más de nueve millones de mujeres han sido víctimas de la violencia de género en Europa. Es difícil decir esta cifra sin sentir vergüenza es difícil decir esta cifra sin entender que detrás de los números hay vidas truncadas, vidas de mujeres que han sido asesinadas por el machismo, por el machismo que mata, por aquellos que piensan que las mujeres son de su propiedad, por aquellos que entienden que la sociedad no es igualitaria. Y ante esta cifra, ante esta realidad, hoy, 25 de noviembre, tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de alzar la voz, de evitar el silencio, de comprometernos, de trabajar para acabar con la mayor lacra social que tiene en estos momentos el mundo y que tiene en estos momentos Europa.

Es el momento de dejar los anuncios, es el momento de dejar las palabras y es el momento de actuar, porque las mujeres no pueden esperar más, porque día tras día vemos en los medios de comunicación, en los telediarios, como hay mujeres que, por el mero hecho de ser mujeres, son asesinadas, se truncan sus vidas y se truncan las vidas de sus hijos y de sus hijas.

Necesitamos asumir compromisos es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Y, por eso, lanzamos hoy una serie de preguntas a la Comisión Europea. No es la primera vez que nos trae este debate al Pleno del Parlamento y esperamos, con el debate de hoy, tener los compromisos de la Comisión Europea para todo el trabajo que hay que hacer de aquí en adelante. Queremos saber cuándo va a presentar la Comisión Europea la estrategia de igualdad entre hombres y mujeres. Ya este Parlamento se pronunció respecto a cuál tenía que ser el contenido de esa estrategia, y para nosotros es fundamental que una gran parte de la política dirigida a la igualdad entre hombres y mujeres tenga como prioridad la lucha contra la violencia de género. Pero, además, queremos conocer otras cosas.

La orden de protección de las víctimas fue un elemento esencial.

Queremos saber cuándo pretende la Comisión Europea darnos a conocer la evaluación de cómo ha funcionado la puesta en marcha de esta orden de protección europea.

Solo con medidas de apoyo a las organizaciones, con programas de concienciación no vamos a resolver esta situación. Es necesario legislar porque la legislación supone un compromiso, la legislación supone un obligado cumplimiento ―de la legislación― por parte de los Estados miembros para luchar contra la violencia de género. Hemos escuchado en muchas ocasiones decir que no hay nivel competencial en Europa para luchar contra la violencia de género, pero no nos resignamos y creemos que las cosas se pueden cambiar, porque ―ya lo he dicho en más ocasiones en estos debates― si hemos conseguido dar a Europa competencias en materia de lucha contra la crisis económica, también podremos buscar las competencias que debe tener Europa para luchar contra la violencia de género, para luchar por una sociedad más justa y más igualitaria. Por lo tanto, busquemos, pongámonos todos a una ―el Consejo, la Comisión, el Parlamento― a buscar esa capacidad legislativa, porque no podemos seguir esperando, no podemos seguir haciendo anuncios que se quedan simplemente en eso, en compromisos, y que luego no se traducen en realidades. Estamos hablando de la vida de las mujeres, de la vida de la mitad de la población de Europa. Se merecen nuestro respeto, se merecen que seamos conscientes de que está en nuestras manos la posibilidad de hacer mucho más de lo que se está haciendo hasta estos momentos. Esta es una cuestión que nos debería involucrar a todos y a todas, a todas las instituciones, en todos los niveles. Es necesario ya aunar todos los esfuerzos porque las mujeres lo merecen porque el recuerdo de todas aquellas que han sido asesinadas por los terroristas machistas merece nuestro trabajo porque estamos hablando del futuro de nuestra generación, pero también del de nuestras hijas porque es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación.